virðulegi forseti ég stend hér fyrir hönd umhverfisnefndar en hún flytur sameiginlega frumvarp til laga um breytingu á lögum um úrvinnslugjald númer hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og tvö með síðari breytingum í frumvarpi þessu er lagt til að fresta ákvæði um að leggja úrvinnslugjald á einnota drykkjarvöruumbúðir í stað núverandi skilagjalds og umsýsluþóknunar á einnota drykkjarvöruumbúðir úr áli stáli gleri og plastefnum til fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu eða um eitt ár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 unnið að höfðu samráði við samtök iðnaðarins og endurvinnsluna h f frumvarp um sama efni var lagt fram á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi þar sem lagt var til að ákvæði til bráðabirgða eitt um álagningu úrvinnslugjalds á einnota drykkjarvöruumbúðir væri frestað um tvö ár eða til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu og var það frumvarp samþykkt ákvæðið var sett með það að markmiði að endurvinnslan h f hætti starfsemi í núverandi mynd og hluti af starfsemi fyrirtækisins færðist til úrvinnslusjóðs

og er nú meðal annars lögð aukin áhersla á ábyrgð framleiðenda vegna meðhöndlunar úrgangs þannig hefur verið sett á fót kerfi til að tryggja framleiðendaábyrgð vegna raf og rafeindatækja en framleiðendur og innflytjendur raf og rafeindatækja áttu að skrá sig hjá skráningarkerfi framleiðenda og innflytjenda fyrir fyrsta október tvö þúsund og átta og eiga aðild að skilakerfi frá sama tíma ábyrgð framleiðenda og innflytjenda á raf og rafeindatækjum og úrvinnslu þess úrgangs sem af þeim hlýst tók gildi fyrsta janúar tvö þúsund og níu unnið hefur verið í nokkurn tíma í samstarfi við samtök iðnaðarins og endurvinnsluna h f að breytingum á lögum um meðhöndlun úrgangs þar sem horft var til fyrirkomulags um áðurnefnda meðhöndlun á raf og rafeindatækjum samkvæmt fimmta kafla laga númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og þrjú skulu framleiðendur og innflytjendur bera ábyrgð á þeim raf og rafeindatækjum sem framleidd eru hér á landi eða flutt inn og falla undir lögin í ábyrgð framleiðanda og innflytjanda felst að þeir skulu fjármagna og tryggja meðhöndlun raf og rafeindatækjaúrgangs að frátalinni söfnun til söfnunarstöðvar sveitarfélaga skulu framleiðendur og innflytjendur uppfylla skyldur sínar með rekstri ýmis ófyrirsjáanleg vandamál hafa komið upp vegna hins nýja kerfis og hefur verið unnið að því að sníða þau af það hefur gengið en tekið verulegan tíma ljóst er að ekki er komin löng reynsla af framkvæmd laganna talið er rétt að horfa til þessarar reynslu af framkvæmd kerfis vegna raf og rafeindatækja þegar skoðuð er útfærsla þess að tryggja framleiðendaábyrgð á drykkjarvöruumbúðir úr plasti gleri og áli og hvort aðrar leiðir séu betur til þess fallnar en það kerfi mælir fyrir um samhliða þessu þarf að horfa til hlutverks úrvinnslusjóðs gagnvart framleiðendaábyrgð vegna meðhöndlunar úrgangs og kanna hvort aðlaga þurfi þá stofnun betur með þá ábyrgð í huga skoða þarf hvaða fyrirkomulag geti hentað best fyrir söfnun og meðhöndlun á einnota drykkjarvöruumbúðum þannig að það þjóni best hagsmunum almennings vilji er fyrir því að setja drykkjarvöruumbúðir úr áli stáli gleri og plastefnum í kerfi sem framleiðendur bera ábyrgð á en ljóst er að gefa þarf rýmri tíma til að vinna að því verkefni meðal annars með hliðsjón af reynslu af núverandi kerfum því er lagt til að gildistöku þessa ákvæðis verði frestað um eitt ár um leið er mikilvægt að halda í þann góða árangur sem náðst hefur hér á landi í söfnun og endurvinnslu drykkjarvöruumbúða úr áli stáli gleri og plasti og að tryggja að neytendur hafi áfram góða möguleika á að skila af sér umræddum umbúðum að þessu sögðu vil ég óska eftir því að frumvarpið fái góða meðhöndlun í meðförum þingsins en að því stendur umhverfisnefnd öll